Bez wątpienia tanie linie odegrały ogromną rolę w upowszechnieniu latania jako ważnego i przystępnego cenowo środka transportu w Unii Europejskiej. Ryanair jest dziś zdecydowanym liderem w tym segmencie, dlatego trzeba podkreślić, że oprócz dużych zysków z taką pozycją wiąże się także odpowiedzialność. Obecna sytuacja, a szczególnie chaos informacyjny związany z odwołaniem tysięcy połączeń, powoduje uzasadniony niepokój pasażerów i stanowi poważne wyzwanie dla wielu lokalnych portów lotniczych, dla których połączenia realizowane przez tę linię są często kluczowe dla utrzymania rentowności.

Regulacje europejskie są tutaj jasne i pasażer musi mieć pewność, że jego prawa są respektowane.

Oczekuję, że państwa członkowskie oraz Komisja będą monitorowały sytuację i podejmą odpowiednie kroki, by chronić prawa pasażerów.